eru auðvitað einn flötur á því

og gæti hugsanlega búið til vandamál við honum þarf að bregðast

það hefur verið vitað um all langt skeið að þær fjölskyldur sem tekið höfðu bílalán með þeirri gengistryggingu sem nú hefur verið dæmd ólögmæt höfðu þungar byrðar af þessum lánum það hafði verið leitað margra leiða til þess að taka á því vandamáli sem var auðvitað ekki bara þungbært fyrir þessar fjölskyldur heldur einnig fyrir hagkerfið allt það var leitað leiða fyrir atbeina framkvæmdarvaldsins sem reyndi að ná samningum við eignarleigufyrirtækin og löggjafinn var kominn langt með að setja lög sem tóku á þessum vanda

stigið inn á sviðið og úrskurðað gengistrygginguna ólögmæta og það gerbreytir stöðunni fyrir þá sem eru með þessi lán

lækki að jafnaði um meira en helming það er auðvitað misjafnt eftir því hvenær lán voru tekin og í hvaða myntum og hvað lántakendur hafa notið einhverra úrræða en meðaltalið er ríflega helmingur það eru vitaskuld afar gleðilegar fréttir ekki bara fyrir þessar fjölskyldur ég held að það megi lýsa því yfir að nánast þjóðin öll hlýtur að fagna því að vandi þessara fjölskyldna hefur verið leystur með þessum hætti eftir stendur hins vegar

fyrirsjáanlega eiga eftir að falla

bæði leyst vanda og búið til vanda í hnotskurn má kannski segja að fjármálakerfið sem við komum á laggirnar haustið tvö þúsund og átta það hafi verið undir það búið að ekki væri hægt að innheimta lán sem þessi að fullu fyrir því var í raun aldrei gert ráð en fjármálakerfið var ekki undir það búið að fyrir utan að að gengistryggingin sem slík væri dæmd ólögmæt væru lögin túlkuð þannig

það högg sem felst í því að afnema gengistrygginguna en á sama tíma

eðlilega innlenda vexti er högg sem fjármálakerfið hafði í raun gert ráð fyrir eða hafði verið gert ráð fyrir þegar það var stofnsett en það högg sem félli á fjármálakerfið ef auk þess að fella niður gengistrygginguna væri ekkert gert til þess að taka á þeirri staðreynd að þessi lán

vöxtum eins og þau væru í erlendri mynt en nú hefur komið í ljós að þau teljast í krónum þetta er eitthvað sem við getum ekki stungið höfðinu í sandinn eða horft fram hjá nú er það auðvitað þannig að mönnum er mishlýtt til fjármálakerfisins og kannski gráta það nú ekkert allir að það verði fyrir þungu höggi það má vel vera en högg af þeirri stærðargráðu sem gæti orðið ef allt færi á versta veg frá sjónarhóli lánveitenda á óhjákvæmilega lenda að verulegu leyti á öðrum þar á meðal ríkissjóði og þar með skattgreiðendum og notendum opinberrar þjónustu

að ákvörðun um það hvernig tekið er á þessum málum leiði til þess að ákveðinn hópur íslendinga fái vildarkjör á sínum lánum langt umfram það sem aðrir fá með kostnaði sem fellur að umtalsverðu leyti á skattborgara þeirra beint eða óbeint í gegnum ríkissjóð þannig að við stöndum frammi fyrir því reyndar stendur hæstiréttur frammi fyrir því einnig þetta viðfangsefni verður með einum eða öðrum hætti að leysa og ég hef sagt það opinberlega og ítreka það að það er algjörlega óásættanlegt að á þessu viðfangsefni verði tekið með þeim hætti

mikil vildarkjör í raun og veru sambærileg við það sem fólk fékk sem stóð í húsbyggingum á áttunda áratugnum og fékk lán sem brunnu upp í verðbólgu og að kostnaðurinn af því falli á samborgara þeirra að verulegu leyti þannig að það er eitt af þeim viðfangsefnum sem við stöndum frammi fyrir nú auðvitað stöndum við frammi fyrir öðrum viðfangsefnum einnig þegar svona fréttir koma er óhjákvæmilegt að spyrja sig hvernig gat þetta gerst það er auðvitað eitt af því sem draga þarf fram hvernig gat það gerst að lög sem sett voru tvö þúsund og eitt

virt árum saman og það horfðu allir fram hjá því ekki bara lögmenn bankanna þótt auðvitað beri þeir mikla ábyrgð eða stjórnendur bankanna heldur einnig eftirlitsstofnanir og raunar dómskerfið sjálft sem athugasemdalaust leið mönnum eða lánafyrirtækjum að innheimta kröfur sem voru byggðar á þessum lánasamningum sem hæsti réttur hefur nú úrskurðað að feli í sér ólögmæta gengistryggingu við getum líka velt því fyrir okkur hvort lögin sjálf sem sett voru tvö þúsund og eitt hafi verið eðlileg þau eru reyndar tiltölulega skýr það er beri hægt að kvarta undan því en það er óneitanlega mjög umhugsunarvert hvers vegna sú leið var farin sem raun ber vitni að banna ekki almennt erlend lán en banna eina útgáfu af erlendum lánum sem er þó hvorki hættulegri né óæskilegri heldur en aðrar útgáfur af erlendum lánum það er erlend lán sem eru sett þannig fram að forminu til er lánið í íslenskum krónum en í reynd er upphæðin tengd gengi erlendrar myntar þetta ákvæði var ekki sett í lögin af einhverjum neytendasjónarmiðum enda eru engin sérstök neytendavernd fólgin í þessu því almenn erlend lán eru alveg jafn hættuleg

alþingi hlýtur að taka til skoðunar fyrr eða síðar

ekki um það hvort lánin hafi verið ósanngjörn eða í eðli sínu hættuleg eða óæskileg eða með einhverjum slíkum annmörkum það snýst eingöngu um form hann snýst um það hvort það sé slíkur munur á láni sem er veitt til dæmis í jenum eða láni sem veitt er í íslenskum krónum og upphæðin síðan reiknuð út sem greiða á með því að skoða breytingar á gengi jens gagnvart krónunni á því er enginn eðlismunur frá sjónarhóli hvorki lánveitenda né lántakenda en á því er þessi forminu sem hæstiréttur hefur núna úrskurðað að skipti sköpum ég ætla ekki að deila við hæstarétt um það hvort það hafi verið rétt niðurstaða eða ekki við bara hlítum niðurstöðum hæstaréttar um það en óneitanlega hefur hæstiréttur þarna úrskurðað á grundvelli forms en ekki út frá einhverjum sjónarmiðum um sanngirni eða neitt slíkt raunar á hæstiréttur eftir að taka afstöðu til þess en þó má auðvitað benda á að þótt hæstiréttur hafi ekki fellt þennan dóm með neinum sanngirnisrökum eru án efa margir og meðal annars sá sem hér stendur á því að niðurstaðan hafi í sjálfu sér ekkert verið ósanngjörn þótt hún hafi ekki hafið verið komist að þessari niðurstöðu með neinum sanngirnisrökum get ég vel fallist á það að það hafi verið ósanngjarnt að skilja þá eftir sem tóku þessi erlendu bílalán eða gengistryggðu bílalán á sínum tíma með alla þá gengishækkun sem á þeim hafði dunið en hæstiréttur hefur nú tekið til baka því ber að fagna ég geri